Pane předsedající, kolegyně a kolegové, rozmanitost kultury a tedy také jazyků v Evropě je naší velkou kulturní hodnotou a bohatstvím, které si musíme uchovat.

A my jsme zjistili, že oficiální webové stránky Evropské unie v některých případech, v některých programech ještě nedostatečně používají právě oficiální jazyky. Já souhlasím s tím, že pro komunikaci se angličtina nepochybně stane tím hlavním komunikačním jazykem, ale pokud chceme zajistit, aby jazyky těch menších národů, které jsou méně používané, řekněme na té společné evropské úrovni, aby byly podporovány, pak musíme zajistit i jejich dostupnost na webových stránkách evropských institucí.